Charta základných práv v časti o ľudskej dôstojnosti hovorí, že každý má právo na život, a reprodukciu spomína len pri zákaze klonovania ľudských bytostí.

Pritom Európsky súdny dvor potvrdil, že aj nenarodenému ľudskému plodu prináleží dôstojnosť a integrita.

Obhajovať potrat odkazom na chartu je nielen svojvoľnou dezinterpretáciou. Ja osobne odmietam túto demagógiu. Správa tiež navrhuje zväčšiť kompetencie Európskej komisie a Agentúry pre základné práva, aby mohli vstupovať do vnútorných záležitostí členských štátov. Porušil by sa tým princíp subsidiarity, ktorý je jedným z hlavných pilierov európskeho projektu. Práve subsidiarite vďačíme za krehkú rovnováhu právomocí a zodpovednosti. Jej porušenie by viedlo k strate legitimity a posilnilo by nárast radikálneho nacionalizmu v členských štátoch.